Un fenomeno che finisce con l'alimentare lo sfruttamento sessuale, il caporalato, oscuri interessi e attività illecite gestite da gruppi criminali. È per questo che riteniamo fondamentale avere delle vie legali e sicure di accesso all'Unione europea, la quale deve essere coinvolta nel riconoscere già nei paesi di origine o di transito chi ha diritto a forme di protezione internazionale. Istituire delle vie legali di accesso all'Unione europea significa avere un'alternativa legale, significa che coloro che scappano da guerre e persecuzioni avrebbero la possibilità di non mettere la propria vita nelle mani di criminali senza scrupoli, significa contrastare il traffico di esseri umani, le traversate e i morti in mare e la pressione dei flussi migratori sulle frontiere esterne.